Gospođo predsjednice, prema navodima izvješća Amnesty Internationala Libija je puna okrutnosti. Međutim, ta okrutnost je na poseban način usmjerena prema vjerskim manjinama, posebice kršćanskim migrantima i izbjeglicama koji su podvrgnuti otmicama, mučenju, krađi i fizičkim napadima od strane Daesh a, kriminalnih bandi i krijumčara ljudi, ali i državnih službenika. Cijeli svijet je svjedočio toj netrpeljivosti kada su na putu ka talijanskoj obali počinjena vjerski motivirana masovna ubojstva izazvana mržnjom prema kršćanima. Čak i u trenucima smrtne opasnosti koju su svi podjednako dijelili na tim gumenjacima usred Mediterana i onda je mržnja i netrpeljivost prevladala i rezultirala smrću desetaka nevinih ljudi koji su za pomoć i spasenje svih prisutnih molili krivog Boga. Ubijati kršćane na putu prema kršćanskoj Europi je više nego simbolično. Znajući da se milijarde eura konstantno slijevaju u Libiju postavlja se pitanje s kojim ciljem? Kojim grupacijama? S kojim posljedicama?